Je voudrais dire combien je suis d'accord avec M.

il faut renforcer le Programme des Nations unies pour l'environnement par une agence de l'ONU, voire, créer une nouvelle organisation mondiale de l'environnement ayant de véritables moyens d'agir. En attendant, je me félicite de l'ambition qu'a l'Union européenne, portée par ce Parlement, de jouer un rôle moteur dans les discussions futures et, notamment, celles prévues en juin 2012 à Rio.

Certains collègues n'accordent, apparemment, aucune valeur au traité et voudraient que l'Union européenne demande, subitement, au monde entier de sortir du nucléaire

Nous ne serons crédibles que sur des perspectives réalistes.

Madame le Commissaire, le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.